Señor presidente, las Naciones Unidas llevan cuatro años negociando un Tratado para acabar con los casos en que empresas transnacionales violan derechos humanos y quedan impunes. Hemos repetido en nueve Resoluciones que apoyamos este proceso, y la Comisión de Desarrollo dio un paso más allá aprobamos una Resolución que define los elementos que la Unión Europea puede aportar a este Tratado. En dos semanas, el Tratado seguirá negociándose en las Naciones Unidas y la Resolución no ha sido ni debatida ni votada en la sesión plenaria.

No podemos aceptar que los derechos humanos no quepan en la agenda del Parlamento Europeo.

Colegas, la mayoría habéis votado a favor de estas nueve Resoluciones que apoyan este Tratado.

Es una cuestión de coherencia y de respeto hacia el trabajo de la Comisión de Desarrollo.